We hebben dan ook geen camera's, we hebben geen pers en het gaat hier om de kern van de interne markt. Als je nu één ding wil zeggen van de Europese Unie, dan is het wel een werkende interne markt met enorme voordelen voor de consumenten en de producenten. Dit is een technische richtlijn. Toen ik het schaduwrapporteurschap hiervan kreeg, had ik niet de indruk dat ik de oorkonde in de Orde van Leopold van België kreeg, maar dat ik met mevrouw Weiler en meneer Malcolm Harbour een zeer technisch onderwerp mocht behandelen. En het is voor mij eigenlijk wel een grote eer ik heb nog nooit 'Barbara' gezegd tegen mevrouw Weiler dat ik nu hier aanwezig mag zijn bij haar laatste speech. Voorzitter, minder regeldruk, meer duidelijkheid en ook meer juridische zekerheid, zowel voor de producenten als voor de consumenten. Die hele radioapparatuur is een grote markt, met veel onzekerheden, veel bureaucratische verplichtingen. We hebben geprobeerd dat op basis van het voorstel van de Commissie te vereenvoudigen. En er komt geen algemene registratieplicht voor radioapparatuur, alleen de risicogebieden. De radioamateurs zijn vrijgesteld, en ook het wetenschappelijk onderzoek.

Dat zal de burgers het meest interesseren. Want ik weet niet of u een Apple4 heeft of een Apple5, maar als het een beetje tegenzit, twee verschillende oplaadapparatuur.